Herr Präsident! Früher war es noch so, dass man einem Kind bei Hänseleien in der Schule sagen konnte Lass dich nicht ärgern, morgen ist alles wieder vergessen.

Dieses Mobbing ist eine Erweiterung des Mobbings im wirklichen Leben und trägt so zur Ausweitung des Phänomens bei. Es braucht auch mehr Problembewusstsein auf Seiten der Eltern und der Erziehung, um jungen Menschen einen verantwortungsvollen Umgang mit der digitalen Welt beizubringen. Im Falle von Cyberstraftaten sollte der Schutz von Minderjährigen von den Behörden übernommen werden.